mit denen hier angefangen wird? Das Kernstück des Berichts von Frau Wallis, die Empfehlung für das optionale Instrument, ist für Konsumentinnen und Konsumenten, gelinde gesagt, eine Zumutung. Es ist verwirrend für sie, und praktisch werden es wohl nie die Verbraucher selbst sein, die sich aussuchen können, das Vertragsrecht welchen Staates sie letztlich anwenden, sondern es wird ihr Gegenüber sein, insbesondere große Unternehmen.